Monsieur le Président, tout d'abord mes remerciements au rapporteur et aux collègues qui ont travaillé sur ce dossier parce que c'est, à la fois, très simple et très compliqué. Quand on réfléchit, c'est très simple c'est à dire qu'on a mis vingt ans, après la signature du traité de Maastricht, pour réaliser qu'il fallait peut être qu'on discute un peu avec les parlements nationaux. A priori, ce n'est tout de même pas une idée extraordinaire que, ayant une monnaie en commun, il vaudrait peut être mieux, au moment où nous faisons les budgets, qu'on essaie de se parler un peu, d'échanger entre nous et de veiller à ce que le niveau européen et le niveau national coopèrent. D'un autre côté, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de sensibilité dans une certaine perception de la souveraineté, qui est déjà partagée, mais que certains considèrent pure et parfaite.

Ce qui me préoccupe cela vient d'être dit c'est comment, dans le fond, ce qu'on écrit sur le papier, va se traduire concrètement. Comment nous allons arriver, au fil des années, à mettre vraiment du contenu, à faire en sorte que la coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen ne soit pas une discussion, qui est utile, mais vraiment le contrôle par les parlements nationaux de ce qu'ils ont à contrôler, à leur niveau, et le contrôle, au niveau européen, de ce que nous devons contrôler et, in fine, une meilleure politique pour les citoyens et pour la stabilité de la monnaie. Ce rapport est un jalon sur une route qui, à mon avis, est encore longue.